Najlepši časi, ki sem jih preživela, so bili v Ankaranu, ko smo prišli v Ankaran z družino. Cela ulica nas je poznala, vsi so nas pozdravljali, čakali, da smo prišli. Tako smo bili kot ena velika družina v naši ulici, tako zelo, zelo, zelo lepo je bilo. Tudi zdaj še je, ampak zdaj so se pa malo časi spremenili. Zdaj so nas potem malo prestavili, ampak že imam vnuke, vnukinjo in to mi lepo potujemo počasi, večkrat se zastavimo. Norimo z otroki v bazenu, hodimo na sprehode, na skakanje, ki otroci zelo pogrešajo, tisto mora biti. Zvečer pa so tako utrujeni, da samo v posteljo padejo. Kar je še pa najlepšega, kaj se pač dogaja, v takem, tistem času, da so sosedje tako zelo prijazni, so z različnih koncev Slovenije, se razumemo, pridemo, nas čaka kosilo, kavica, pijača ohlajena. Vse nas čaka. Imamo tudi take sosede, da tudi k nam so že prišli domov, pa dosti otrok. Tako da mojim vnukom sploh ni dolgčas. Komaj čakajo, da lahko gremo kam, tudi zdaj je na morju, uživa, nič mu ne manjka, vsi so zdravi, tudi jaz sem enkrat zdaj odločila, da bom šla. Če bom prepričala moža. Bomo pa videli, kaj bo on rekel. To še je glavna beseda ima on, tako da ... Lepo je, če imaš prijatelje, dobre prijatelje, lepo je, če imaš dobre sosede, da jim, ti jim lahko pomagaš, pa tudi oni tebi lahko pomagajo. Jaz na primer sem doma na deželi, imam okrog in okrog sosede, nimam pa niti enega sovražnika. Dobre sosede si pomenimo, jim pomagam, tudi ko grejo na počitnice me prosijo, da popazim na hišo, na domače živali. Tako, lepo je, no. Ni kaj. Življenje teče naprej. Uživamo v penziji. Kaj še naj rečem drugega, lepo je. Sosedi so v redu, tako kot sem že rekla. Zdaj bomo začele še skupaj kuhati, bomo malo kuhale. In to bo to. Imam pa, sina, ki živi tudi malo stran od mene, ampak on je bolj, ... On ima tri kače, velike kače, ko jih jaz samo gledam čez okno, ima eno sobno muco, tista tako zelo crkljiva. Pa zdaj, ko je imel obletnico, ko je imel rojstni dan, so mu prijatelji kupili kozo Frido, ki za njo more vsak dan skrbeti, in kako ona čuje, da pride blizu, že začne meketati. Zdaj je sicer zunaj, ima svoj, kako naj rečem, okoli, da lahko se prosto giblje do šume pa nazaj pa gre spat, kdaj ji paše. pa še to. Pa tudi tri male zajčke imajo. To skrbita vnuka. Zjutraj se prej morata vstati, zdaj imata počitnice, se najesta, potem pa morata iti prvo h koziki vodo menjat pa hrano ji dat, te gresta zajčkom, zajčke opravita, potem pa imata vsak svojo nalogo. Mamica jih je tako dobro vzgojila, da eden mora pospravljati, no, punčka, ona mora posodo omiti, posesati, cel dopoldan sta zaposlena. Da sem rekla, da bi k meni prišla malo na počitnice, babi, nimava časa, ker morava doma delati. Popoldan, ko pa prideta ati pa mami domov, pa imajo en velik bazen pred hišo, potem pa od tretje pa tam nekje do osmih, devetih sta v bazenu. Vsi skupaj pravzaprav grejo v bazen, norijo, skačejo, zdaj še jima je naredil tak podest, da lahko v bazen skačejo, ker pač imajo takega velikega. Zdaj uživajo trenutno v nekih toplicah, tako da zdaj jaz skrbim za te domače živali, ko jih ni. Saj pravim, kače samo pogledam zelo od daleč, dotaknem pa se jih ne, ker imam, ne vem, tako mi čuden občutek imam, če bi mogla, kačo prijeti, potem pa, niti ne probam, zakaj bi mogla. Imamo še pa enega razgrajača doma. Tisti pa je več doli pri meni kot pa gori. Mi živimo spodaj, on živi, pa ati pa mami, na vrhu. Ampak je rekel naš otrok, da je boljše pri babici. Včeraj je prišel k meni: "Babi, lačen sem." "Ja, kaj pa bi ti jedel?" "Babi, palačinko." Potem pa že prinese ranjgljico, tisto, ko imava za palačinke, pa eno tako skodelico, pa oni šprugljar, pa že iz hladilnika mleko, jajco. To že on vse naredi, še šamrli si prinese, ker tako ne seže do, do pulta gor, tako da je te malo večji. In on to meni pomaga, pa spečeva dve palačinki, pa skodelico mleka pa se on to naje. To okrog šestih. On bi še sicer več jedel, ampak ker je pač, buckast, tako ko babica, tako je on tudi malo bolj buckast. Tako da gledam malo, da se naje tako nekje ob šestih, da potem pač nikar ne več, nima tako polnega trebuščka. Danes pa mi je odšel na dopust, sta šla z atijem, sama sta šla. Pa je zjutraj imel neko svetilko, pa mi sveti, kliče, sem ga tako slišala, da je prišel dol po stopnicah. "Babi, babi." "Ja, kaj je?" "Na morje grem, babi, na morje." Sem rekla: je vse v redu?" "Ja, babi, adijo, adijo." Te sem še šla ven malo, pa sem ga še malo pocartala, ljubčke metal. Pol pa ni bilo no, sta se odpeljala, pol pa je že klical: "Babi, V Ankaranu sva z atijem. Veš, kje? Tam, ko smo imeli mi prikolico. Samo naše prikolice pa ni več tam." Sem rekla: "Ja, Tejko, če bi še mi lahko imeli prikolico, te še bi mi bili zdaj naprej v Ankaranu. Tam, kak smo bili skozi." "Ja, pa saj v tisti ulici pa sva, veš. Samo malo višje, pa nič ni onih sosedov pa onih otrok." Sem rekla: "Tejko, saj boš že koga našel. Glej, zdaj imaš, atija, zdaj te se z atijem vozila, imata kolesa, pa bosta šla na kako pico, ko imaš, no, pice ti glih nimaš rad, pa na kak hamburger ali kaj takega, pa na ono hrenovko, ko ti ati gre vsako jutro kupit, ko jo rad poješ." "Ja, babi. Babi, saj si mi ti dala dinarje." Sem rekla: "Seveda sem ti dala. Zato, da bosta z atijem doli zapravila. Ne? Fajn se morata imeti, priden moraš biti." Sem rekla: "Kaj pa tista gusarska ladja? Si hodil kaj gledat?" "Ne, zdaj sva glih prišla, babi, zdaj morava avto postaviti, avtodom, potem pa greva gledat. Prvo pa greva na sladoled, prvo na stranišče, pol pa na sladoled, pa ati je tako žejen, da morava iti na pivo."